Signora Presidente, onorevoli colleghi, in uno spazio di libera circolazione, senza frontiere interne, la gestione delle frontiere esterne dell'Europa non può che essere una responsabilità condivisa. È fondamentale, dunque, la creazione di un sistema di gestione delle frontiere realmente integrato. Frontex si limitava a coadiuvare gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne. La nuova agenzia farà molto di più. Le misure di cui discutiamo oggi, prevedendo la gestione delle nostre frontiere esterne e la velocizzazione del rimpatrio dei migranti irregolari e il corretto funzionamento del sistema di asilo e il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea non rappresentano una soluzione definitiva, ma sono sicuramente un passo in avanti importante. Un punto importante del nuovo sistema è anche l'istituzione dell'Ufficio europeo per i rimpatri, creato all'interno della struttura della Guardia costiera e di frontiera europea ed è importante perché conferma l'approccio comune della gestione dei flussi dei richiedenti asilo.